ég hef verið frekar hlynnt umtali um að leyfa staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni hérlendis og eins og kom fram í máli hæstvirts ráðherra þá var lagt upp með mjög ströng vinnuskilyrði fyrir vinnu skýrslunnar sem hann fór hér fyrir helstu mótmælaraddir málsins tala um réttindi barnsins en sérstaklega var tekið fram að fyrst og fremst ætti að tryggja réttindi og hag barnsins hér hafa

skulum hafa eitt á hreinu að það er enginn sem vill leggja upp í lögleiðingu á frjálsri staðgöngumæðrun án þess að hafa rökstuðning strangan lagaramma eða samráð við sérfræðinga við skulum því passa okkur á að tala skýrt um að hér er aðeins verið að kynna skýrslu um undirbúning á lagafrumvarpi sem skuli leyfa staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni þegar verið er að tala um staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni er verið að tala um mannúðarsjónarmið að þau ráði eingöngu ákveðnum konum að vera staðgöngumóðir hún er að ganga með barn fyrir aðra einungis vegna löngunar til að hjálpa öðrum að láta draum um barn rætast hún fær enga greiðslu en verðandi foreldrar greiða kostnað er tengjast meðgöngunni þessi aðferð er leyfð í mörgum löndum en þá er staðgöngumæðrun í hagnaðarskyni oftast bönnuð í allri vinnu við þessa skýrslu hefur það verið haft að leiðarljósi að réttindi hagur og velferð barnsins og staðgöngumóður skuli vera tryggt

staðgöngumóðir að vera eitt af lokaúrræðum tilvonandi foreldra en umræðan snýst ekki um að það sé sjálfsagður réttur allra að eignast barn og það sé því sama hvernig farið sé að því heldur sé einungis verið að tala um jafnan rétt til mögulegra úrræða ég get ekki

hæstvirtur heilbrigðisráðherra kom áðan inn á einhver vandamál sem hrjá frekar börn sem hafa orðið til við hjálp staðgöngumæðra og ég væri alveg til í að heyra það ef hann vissi kannski hvaða vandamál það væru en í dag er ástandið þannig að það er ekki tryggt jafnræði milli íslenskra kvenna hvað varðar lausnir á ófrjósemisvanda þeirra og hvort sem þær verða gagnkynhneigðar eða samkynhneigðar konur á eru lögin þannig að kona sem er án egg en með eggjastokka sem framleiða heilbrigð egg má ekki láta búa til fóstur til að geyma en hún má hins vegar gefa annarri konu í velferðarskyni eggin sín til dæmis konu sem vantar í eggjastokka og egg má því fæða og eiga líffræðilega barn þeirrar konu sem ekki er með leg en hefur heilbrigðar eggfrumur þetta er bara það að konu sem vantar eggjastokka fær alla þá læknisfræðilegu hjálp sem mögulegt er að veita í dag á meðan kona sem ekki er með leg og getur af öðrum ástæðum ekki gengið með barn fær enga hjálp eru það réttlætanleg rök að meina íslenskum konum að taka að sér staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni vegna þess að maður er mótfallinn því að fátækari konur í þróunarlöndunum gerast staðgöngumæður í hagnaðarskyni að flétta umræðuna við önnur norræn lönd er sjálfsagt í því ljósi að erlendar konur mundu kannski vilja sækja þessa þjónustu til íslands ef hún væri leyfð hérlendis því er spurning um hvort eigi að tala skýrt um það að aðeins íslenskar konur verði staðgöngumæður fyrir aðrar íslenskar konur og við erum að

en í stað þess að vandamálið hverfur þá finnur fólk sér leið framhjá kerfinu framhjá lögunum í dag eru margir sem búa í löndum sem viðurkenna ekki staðgöngumæðrun erlendis og ganga gegnum staðgöngumæðrun þar til að eignast börn og eins og kom fram í máli hæstvirts heilbrigðisráðherra þá er það sú skylda stjórnvalda í hverju landi að tryggja börnum sem fædd eru af staðgöngumóður í fjarlægu landi sömu réttindi og öðrum þeir sem búa á íslandi og berjast fyrir því að leyfa staðgöngumæðrun eru að berjast fyrir því að kona taki upplýsta ákvörðun upp á sitt eindæmi um að verða staðgöngumóðir hún fer í rannsóknir og fær viðtöl hjá læknum sálfræðingum og öðrum er varða málaflokkinn og sú kona þurfi að fylgja ströngum reglum sem settar eru fram af sérfræðingum tilvonandi foreldrar eru svo settir í samband eða koma sér í sambandi við viðkomandi konu og þau gera með sér samning sem felur í sér að skilgreint er hvernig samband þeirra skuli vera og aðkoma bæði fyrir meðgöngu meðan á henni stendur og svo eftir meðgöngu allt þetta sé gert eftir reglum sem smíðaðar eru kringum ferlið og litið sé til allra málsaðila margir sem eru á móti staðgöngumæðrun benda á ættleiðingar og segja það vera þá lausn sem fólk eigi að nýta sér ef það langar að eignast börn en geta það ekki með eðlilegum hætti ættleiðing er ekki bara þannig að þú skrifir undir eitthvert plagg og fáir afhent barn og engin vandkvæði fylgja því ættleiðing er bæði langt og strangt ferli þú þarft að uppfylla ströng skilyrði sem á einum degi geta breyst og komið þér í þá stöðu að þú getir ekki ættleitt þrátt fyrir að

þetta hljómar allt voðalega eðlilega það eru nokkrir gullpunktar þarna í þessum lögum á ef fólk er í sambúð sækir um ættleiðingu þá þarf sambúð að hafa varað í að minnsta kosti þrjú ár og þar af hjúskapur í eitt ár fólk í óvígðri sambúð þarf að hafa verið í að minnsta kosti fimm ár í sambúð ef þú átt húsnæðisskuld þá getur þú dottið út af ættleiðingarbiðlistanum og bara sem dæmi þá er fyrsta samkynhneigða parið sem ættleiddi barn á íslandi að gera það núna síðasta sumar það er ekki lengra síðan svo er það öðrum sem hugnast ekki að ganga í gegnum fimm til átta ára bið í von og óvon með ströngu eftirliti af persónulegum högum þess til þess jafnvel að detta út af listanum um daginn vegna óviðráðanlegra aðstæðna sem enn á ný gera þau hef til að sækja um en ef foreldrar sem eignast barn með náttúrulegum hætti mundi lenda í sömu aðstæðum þá dytti engum í hug að benda þeim við að þeir væru óhæfir foreldrar þessi umræða að allir eigi jafnan rétt og möguleika á að vera foreldri gefur okkur líka ástæðu til að endurskoða ættleiðingarlögin og athuga hvort hægt sé að einfalda það kerfi

fólk sem á fullt af peningum þau þurfa ekki að uppfylla nein skilyrði eða sanna sig mánaðarlega fyrir ókunnugu fólki frá yfirvöldum en þeir sem ætla að ættleiða þurfa að uppfylla ákveðin skilyrði og þannig yrði það einnig með fólk sem vill ganga gegn staðgöngumæðrum en það væri samt styttra heldur en ættleiðing málið snýst fyrst og fremst um réttindi kvenna til að taka ákvörðun um að vera staðgöngumæður ef þær svo óska um jafnan rétt til mögulegra úrræða ef úrræði eru læknisfræðilega möguleg og kona vill hjálpa og þetta er allt persónulegt val það eru engin rök fyrir því að segja að staðgöngumæðrun innan lagaramma væri til þess fallin að nota konuna sem ákveði að vera staðgöngumæður eða misnota aðstæður þeirra eða andlegt ástand réttur lagarammi mundi koma í veg fyrir að konur í ójafnvægi væru að taka að sér þessi hlutverk og það væri erfitt að misnota aðstæður konu sem væri að gera þetta í velgjörðarskyni

við verðum að tala um konur sem gætu ekki gengið með barnið sjálfar til dæmis ef þær væru algerlega ófrjóar hafa ekki leg annaðhvort frá fæðingu vegna aðgerðar eða út frá öðrum sjúkdómum til að mega nýta sér staðgöngumæðrun þyrftu konurnar að láta staðfesta það af viðkomandi læknum og sérfræðingum að þær gætu ekki gengið með barnið sjálfar það kom fram í skýrslu vinnuhóps velferðarráðuneytisins um staðgöngumæðrun að á bilinu núll til fimm konur þurfi þessi úrræði að halda árlega svo framkvæmd og eftirfylgni væri síður en svo umfangsmikil og hver erum við að geta sagt að konur séu ekki nógu gáfaðar eða rökrétt hugsandi og heilbrigðar til að taka þá ákvörðun sjálfar að ganga með barn jafnvel þó það sé handa einhverjum öðrum í kynlífs og frjósemisréttindum amnesty international er skýrt tekið fram að hver kona á að geta tekið ákvarðanir er varðar sína heilsu og einnig ákveða hvort og hvenær hún vill eignast börn af hverju á hún þá ekki að geta tekið ákvörðun um það að eignast barn fyrir einhvern annan eins og fram hefur komið um vinnu alþingis þá viljum við raunar miða við að staðgöngumæðrun í hagnaðarskyni sé bönnuð við viljum að hún verði hluti heilbrigðisþjónustu hérlendis sé hún í velgerðrskyni við viljum byggja upp lagaramma og sjá til þess að sérfræðingar sem hafa kunnáttu á málinu séu með eftirlit á því frá byrjun við viljum reyna að koma í veg fyrir að fólk sé að finna sér smugu fram hjá lögunum til að geta gert þetta í gegnum önnur lönd auðvitað getum við ekki bundið viðkomandi staðgöngumóður við samning þar sem hún afsalar sér rétti á eigin líkama því ófyrirsjáanleg vandamál geta verið mörg og mismunandi því væri ekki hægt að segja staðgöngumóður að hún verði að ganga alla leið með barnið ef það til dæmis bæði þá hættu að skaða hana á einhvern hátt til dæmis hvað varðar heilsufar hennar margir setja fram spurninguna hvert er foreldrið í svona máli ef komið er fyrir sæði úr tilvonandi föður og eggi úr tilvonandi móður í staðgöngumóður þá eru tilvonandi foreldrar blóðforeldrar barnsins það er meðal annars það sem á að leggja upp með í þessari vinnu og það er gott að styðjast við ættleiðingarlög þegar við erum að skoða hvernig lagaramma skuli byggja upp í kringum staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni því þegar þú ættleiðir barn þá ertu að fá barn sem einhver annar eignaðist og gat vegna einhverra ástæðna ekki alið það upp og vildi því að einhver annar gerði það þrátt fyrir þó hann hefði ekki gengið með það í níu mánuði þegar þú notar staðgöngumæðrum þá ertu að fá barn sem einhver annar eignaðist og vildi að þú mundir ala upp barn sem þú gætir verið blóðforeldri þrátt fyrir að hafa ekki gengið með það í níu mánuði við getum tryggt lögformleg réttindi staðgöngumóður á meðan á meðgöngu stendur og þangað til barnið er fætt og hún afsalar sér barninu til tilvonandi foreldra en við erum samt sem áður að takast á við málaflokk þar sem lögfræðileg sjónarmið koma á móti siðferðilegum sjónarmiðum og þetta er einn erfiðasti málaflokkur sem hægt er að takast á við í ljósi þess að kona sem vill vera staðgöngumóðir í velgjörðarskyni er að segja já ég vil taka þátt í þessu ferli og tilvonandi foreldrar eru að segja já við viljum ganga í gegnum þetta með þessari konu þá yrðu tveir til þrír aðilar að gefa samþykki sitt í máli þar sem ekki er bara erfitt að sjá fyrir hvað mundi gerast næstu níu mánuðina heldur ómögulegt því við getum aldrei sagt fyrir hvaða vandamál geta komið upp það er rosalega mikil vinna eftir áður en við fá endanlegt svar það verður að athuga hvernig hægt er að tryggja réttindi allra aðila í hverju máli en það er ávallt með hag barnsins að leiðarljósi staðgöngumæðrun getur verið raunverulegur valmöguleiki fólks sem ekki getur eignast barn með náttúrulegum hætti ég tel að við séum ekki komið það langt í umræðunni að við getum bara sagt nei það sem stefnt er að við vinnu við frumvarpið og hæstvirtur heilbrigðisráðherra fór yfir hér áðan er ég mjög ánægð með í nokkrum punktum komu fram hugmyndir um hvernig girða eigi fyrir helstu vandamálin það er að afnema bann við staðgöngumæðrun setja þröng skilyrði fá skýrt samþykki næst hvernig frjóvgun fari fram hvernig meðgöngu verði háttað að tryggja verði eftirlit frá byrjun að sömu lög munu gilda fyrir barnið um að vita uppruna sinn eins og til dæmis er í ættleiðingarlögum þar sem þú verður að segja barninu frá uppruna þess þegar það hefur náð vissum aldri eða þroska og hvernig skuli staðið að því að tryggja tilvonandi foreldrum fullan foreldrarétt og koma í veg fyrir greiðslu á nokkurn hátt tækniframfarir auk auk framfara læknavísindum og breytinga eða samsetningu og skoðunum þjóðfélaga gefur okkur ekki lengur tækifæri til að hunsa annað möguleika við viljum oft horfa til annarra norrænna þjóða til samanburðar í finnlandi þar sem staðgöngumæðrun var leyfð til lengri tíma var gerð rannsókn á staðgöngumæðrum á tímabilinu janúar nítján hundruð níutíu og eitt til maí tvö þúsund og eitt sautján konur fæddu ellefu börn í velferðarskyni þar urðu til níu einburar eitt sett af tvíburum og eitt fósturlát þar öll pörin komu frá norðurlöndunum og fundu staðgöngumæðurnar sjálf allar staðgöngumæður nema þrjár voru skyldareða nátengdar pörunum bæði staðgöngumóðir og tilvonandi foreldrar fengu góðar aðgerðir aðeins tvær staðgöngumæður fengu fæðingarþunglyndi sem er frekar eðlileg tala ef litið er til viðmiða kvenna sem fæða sín eigin börn og ala þau upp sjálf en fá samt sem áður fæðingarþunglyndi allir aðilar fengu aðgengi að ráðgjöf og meðan meðganga stóð yfir og einnig ættir niðurstaða rannsóknarinnar var sú að staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni gæti með góðri ráðgjöf og vönduðum vinnubrögðum farið vel fram og verið farsæl lausn við ófrjósemi ég tel að það sé til bóta að búa til lagalega umgjörð um staðgöngumæðrun í velgerðarkyni með því sé við að tryggja fólki sem ætlar sér að nýta þennan möguleika sem og börnum þeirra öruggt líf því raunveruleikinn er sá að þeir sem ætla sér að nýta þennan möguleika gera það þeir gera það bara ekki hérna innan lands og við vitum örugglega flest um að eitt ef ekki fleiri dæmi þess með góðum samningum lögum og reglum þá trúi ég statt og stöðugt að mikil vinna geti skilað því að tilvonandi foreldrar komi nákvæmlega eins að málinu eins og þau væru bara tvö það er þau skilja það einnig á pappírum að hvað sem er getur komið upp á meðgöngu og hvað sem er getur verið að barninu til að koma í veg fyrir það að þar sem fólk notar þessa hræðslusögu oft að fólk stingi af frá barninu eða komist að því að eitthvað sé að því eða þá að þau vilji láta sækja staðgöngumóðurina ef hún missir fóstrið og svo framvegis ef parið er sem sagt bara tvö og eru að fæða barn með náttúrulegum hætti þá gera þau sér fyllilega grein fyrir því að hvað sem er getur komið fyrir því tel ég og trúi fast að það sé hægt að koma fyrir þannig í samningum sem gerðir væru í kringum staðgöngumæðraferlið að þannig væri hægt að setja niður á blað að þau mundu sem sagt áskilja sér það að standa við það að verða foreldri barnsins sama hvað gengur á eða sem sagt að láta kyrrt liggja ef eitthvað alvarlegt kemur upp á

vinnan er stödd ég kallaði eftir því síðasta sumar og ég er mjög ánægð með að við fáum frekari upplýsingar um málið eftir því sem á líður um vinnuna við þurfum að ræða þetta mál og finna einhverja framkvæmdalausn og það verður aðeins gert með góðu samráði og rökum á báða bóga við verðum að spyrja erfiðu spurninganna og við verðum að finna svör sem stundum eru kannski ekki endilega eins og við viljum heyra hvort sem við erum með eða á móti staðgöngumæðrun en vonandi ef þessi umræða hérna í dag verður enn meira stefnumótandi fyrir þá vinnu sem var sett fyrir alþingi að búa til frumvarp sem löglega notkun staðgöngumæðrunar í velgjörðarskyni því það er vöntun á þessum möguleika við getum ekki talað um málið eins og þeir sem ekki geta eignast börn á náttúrulegan hátt séu óhæfir foreldrar við megum ekki fara niður á það plan því miður heyrum við það allt of oft að fólk sem er á móti þessu segir bara eingöngu að það sé ekki réttur neins að geta eignast barn og því eigi ekki að ræða það frekar ef þú getur það ekki og þú eigir að nota bara ættleiðingu og oft talað um ættleiðingu eins og það sé það eina sem fólk eigi að horfa til við verðum að passa í komandi vinnu að allir séu jafnir að barnið gangi fyrir og lokum að við komumst að einhverri niðurstöðu það er búið að bíða eftir niðurstöðu allt of lengi og eins og ég hef tekið hérna fram í nokkrum ræðum þá yrði íslandi leiðandi í þessum málum ísland hefur verið leiðandi í jafnréttismálum við höfum verið leiðandi í nýsköpun og af hverju eigum við ekki að vera leiðandi líka í velgjörðarmálum ég vil minna á brot úr ræðu minni frá því í sumar þegar fyrsta samkynhneigða parið á íslandi ættleiddi barn en þá sagði annað foreldrið með leyfi forseta en sem betur fer ætla stjórnvöld að lögleiða staðgöngumæðrun ef þetta hefði ekki gengið hér þá hefðum við farið til indlands eða annað til að finna okkur staðgöngumóður það er alveg ljóst við heyrum bara á þessu að það eru fleiri menn úti sem eru tilbúnir að ganga í gegnum það að fara erlendis finna sér staðgöngumóður fara í gegnum allt ferlið og koma barninu til íslands til að geta eignast barn ef við getum það ekki á eðlilegan máta það sem ég sé í málinu er einfalt annaðhvort gerum við eitthvað í málinu eða fólk heldur áfram að bjarga sér á annan hátt það er alveg ljóst